gert ráð fyrir því að það komi ný grein inn í framhaldsskólalögin svohljóðandi með leyfi forseta kennsla í framhaldsskólum skal veitt nemendum að kostnaðarlausu og er óheimilt að krefja nemendur eða forráðamenn þeirra um greiðslur fyrir kennslu námsgögn eða annað efni sem nemendum er gert skylt að nota í námi sínu og samrýmist ákvæðum laga þessara og aðalnámskrá ríkinu er skylt að leggja til og kosta kennslu og námsgögn er fullnægja ákvæðum aðalnámskrár opinberum aðilum er ekki skylt að leggja nemendum til gögn til persónulegra nota svo sem ritföng og pappír tilvitnun lýkur það er gert sem sagt ráð fyrir því hér að þessi grein komi inn í framhaldsskólalögin en efnislega er þetta sambærileg grein og er að finna í grunnskólalögunum þar sem það eru tekin af öll tvímæli um að kennsla í grunnskólum skuli veitt nemendum að kostnaðarlausu að mati okkar flutningsmanna mundi samþykkt þessa frumvarps þýða að það yrði stigið mikilvægt skref í átt að auknu jafnræði til náms óháð efnahag gjaldtökuheimildir laganna varðandi innritunar og efnisgjöld yrðu þá felld brott samkvæmt þessu frumvarpi en í gildandi framhaldsskólalögum þá getur skólanefnd ákveðið upphæð framangreindra gjalda þó það sé sett ákveðið hámark á innritunargjaldið samkvæmt gildandi lögum síðan gerum við tillögu um að fella brott heimild til innheimtu á sérstöku endurinnritunargjaldi með miðast við fimm hundruð krónur fyrir hverja ólokna einingu frá síðustu önn nú sömuleiðis mundi þá falla brott reglugerð númer þrjú hundruð þrjátíu og þrjú nítján hundruð níutíu og sjö um endurinnritunargjald í framhaldsskólum eins og ég gat um er þetta frumvarp eða aðalinnihald þess efnislega samhljóða þrítugasta og þriðju grein grunnskólalaga þar sem kveðið er á um að kennsla í skyldunámi skuli vera veitt nemendum að kostnaðarlausu og óheimilt að krefja nemendur eða forráðamenn þeirra um greiðslur fyrir kennslu námsgögn eða annað efni sem nemendum er gert skylt að nota í námi sínu og samrýmist ákvæðum laganna og aðalnámskrá þá er með þessari breytingu lagt til að kveðið verði afdráttarlaust á um að kostnaður við námsgögn skuli vera hluti af rekstri framhaldsskóla það er rétt að rifja það upp að í aðdraganda síðustu þingkosninga var talsvert rætt um mikilvægi þess að námsgögn í framhaldsskólum væru nemendum að kostnaðarlausu og markmiðið í þessu frumvarpi er í takt við þær áherslur sem við frambjóðendur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs lögðum fram en í okkar kosningastefnuskrá sagði meðal annars með leyfi forseta vandað og fjölbreytt framhaldsskólanám á að standa öllum til boða óháð efnahag eða öðrum aðstæðum því á ekki að taka skólagjöld fyrir framhaldsskólanám ennfremur eiga nemendur að hafa aðgang að námsbókum og öðrum námsgögnum sér að kostnaðarlausu aðgengi allra að framhaldsskólabyggingum þarf að vera tryggt námsaðstaða fyrir nemendur með sérstakar menntunarþarfir verði bætt og hún boðin í sem flestum framhaldsskólum tilvitnun lýkur það er rétt að rifja það líka upp að það mátti finna sambærileg markmið í málflutningi fleiri framboða fyrir síðustu þingkosningar í málefnasamningi núverandi ríkisstjórnar eru gefin fyrirheit um áfanga í þessa átt þó orðalagið sé að mínu mati býsna rýrt í roðinu þar segir með leyfi forseta og nemendur í framhaldsskólum fái stuðning til kaupa á námsgögnum það er reyndar ekkert sagt meira um það hvað í þessu

að framhaldsskólinn er í raun og veru þó hann sé ekki skyldunám þá er hann í raun skóli fyrir alla eða langflesta níutíu prósent eða meira en níutíu prósent af hverjum árgangi halda áfram námi að loknum grunnskóla og það er að sjálfsögðu mjög mikið samfélagslegt verkefni að tryggja að öllum standi framhaldsskólanám til boða öllum sem það vilja að hver einstaklingur eigi kost á námi við sitt hæfi og á sínum hraða án tillits til efnahags búsetu eða annarra slíkra þátta þetta frumvarp er að sjálfsögðu flutt í þeim tilgangi að koma til móts við þau sjónarmið það er ástæðan fyrir því að það á ekki að taka skólagjöld fyrir framhaldsskólanám og að nemendur eiga að hafa aðgang að námsbókum og öðrum námsgögnum sér að kostnaðarlausu mig langar að rifja það aðeins upp hér við þessa fyrstu umræðu

og kynntu sjónarmið sín í þessum málum og ekki bara frambjóðendur heldur líka ýmsir aðrir aðilar líka til dæmis var um það fjallað í leiðara morgunblaðsins miðvikudaginn tíunda maí tvö þúsund og sex fyrir reyndar sveitarstjórnarkosningar þar sem segir meðal annars með leyfi forseta í raun og veru eru allir sammála um að það séu engin rök fyrir því að greiða skuli fyrir aðgang að leikskóla en grunnskólar framhaldsskólar og aðrir háskólar skuli vera ókeypis

sem greint er frá í morgunblaðinu áttunda maí tvö þúsund og sjö og þar voru þrír frambjóðendur samfylkingarinnar sem kynntu stefnu hennar í menntamálum þar voru saman komin björgvin g sigurðsson ingibjörg sólrún gísladóttir og guðbjartur hannesson öll háttvirtir þingmenn núna tveir af þessum einstaklingum ráðherrar í ríkisstjórninni og þar var meðal annars lögð á þetta áhersla að það ætti að stefna að því að bækur í framhaldsskólum yrðu ókeypis og í máli ingibjargar sólrúnar gísladóttur hæstvirts utanríkisráðherra kom þá fram í endursögn morgunblaðsins að það væri ekki hvað síst mikilvægt að efla fjárfestingu í framhaldsskólunum í skólakerfinu væri framhaldsskólinn væntanlega sá sem helst þyrfti á að halda að efla fjárfestingu

undir heitinu stöndum vörð um börnin okkar og fjárfestum í framtíðinni að þá er þessu sama markmiði haldið fram og segir þar að það eigi að taka upp gjaldfrjálsan leik grunn og framhaldsskóla þannig að þar er sú hugsun greinilega á ferðinni og tólfta apríl tvö þúsund og sjö er einnig grein eftir ágúst ólaf ágústsson háttvirtan þingmann varaformann samfylkingarinnar þar sem hann telur upp helstu markmið sem samfylkingin vill gera varðandi málefni ungs fólks og þar segir meðal annars í fimmta tölulið þar er talið upp í átta töluliðum ókeypis námsbækur í framhaldsskólum þetta er varaformaður samfylkingarinnar sem segir þetta í sinni grein og hæstvirtur núverandi iðnaðarráðherra össur skarphéðinsson skrifar einnig um þetta sama mál í fréttablaðinu ellefta apríl þar segir meðal annars með leyfi forseta að námsbækur í framhaldsskóla verði nemendum að kostnaðarlausu þar er líka hægt að finna grein eftir hæstvirtur viðskiptaráðherra björgvin g sigurðsson sem var nú einna helsti talsmaður þingflokks samfylkingarinnar hér á síðasta kjörtímabili í stjórnarandstöðu sem hann skrifar í blaðið forvera tuttugu og fjögurra stunda nítjánda apríl tvö þúsund og sjö þar getur hann sérstaklega um það sem mikilvægt mál að stuðla að ókeypis námsefni í framhaldsskólum háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson formaður fjárlaganefndar alþingis skrifar einnig grein í sama blað tuttugasta og áttunda apríl þar sem hann segir meðal annars með leyfi forseta námsbækur í framhaldsskólum verði nemendum að kostnaðarlausu tilvitnun lýkur og fleira væri hægt að tína til í þessu efni ég vil líka minna á það að í samantekt morgunblaðsins fyrir kosningar sjötta maí tvö þúsund og sjö þar sem var fjallað sérstaklega um menntamál allt frá leikskóla til háskóla þar ber blaðið saman afstöðu stjórnmálaflokkanna til ýmissa álitamála í menntamálum

hvort flytja eigi framhaldsskóla til sveitarfélaga um gjaldfrjálsan leikskóla og meðal annars um ókeypis námsbækur í framhaldsskólum og það sýnir bara að þetta var mál sem var mikið fjallað um í kosningabaráttunni og vitaskuld sýndist sitt hverjum eins og gengur en í þessari samantekt morgunblaðsins kemur fram hvað þetta atriði snertir að þá höfðu öll framboðin á landsvísu lýst því yfir að þau væru fylgjandi ókeypis námsbókum nema sjálfstæðisflokkurinn sem lýsir því að hann hafi verið andvígur því og íslandshreyfingin sem hafði ekki skoðun í þessu máli það kemur einnig fram í þessari úttekt að mati margra frambjóðenda og flokka þá voru uppi áhyggjur af þeim kostnaði sem nemendur í framhaldsskólum þurfi að bera sérstaklega einkum og sér í lagi vegna bókakaupa og ég fletti hér líka upp á frétt í fréttablaðinu frá því í apríl tvö þúsund og sjö þar sem fjallað er um starfshóp sem menntamálaráðherra hæstvirtur fól að gera tillögur um fjölbreytileika og sveigjanleika í skipulagi náms og námsframboðs en í skýrslu þess hóps eru lagðar til stórfelldar breytingar á íslensku menntakerfi og meðal annars er þar lagt til að samræmd próf í núverandi mynd verði lögð niður og skólinn verði gjaldfrjáls til átján ára aldurs nú veit ég ekki nákvæmlega hvernig þessum tillögum hefur reitt af en við höfum nú fengið hér inn í þingið frumvörp frá menntamálaráðherra meðal annars um grunn og framhaldsskóla og við sjáum nú hvernig þessum málum er þá séð eða fyrirkomið þar en ég auðvitað hlýt að lýsa vonbrigðum með það að í frumvörpum menntamálaráðherra meðal annars um framhaldsskóla er ekki tekið á þessu með gjaldfrelsi framhaldsskólans og ekki tekið á þessu með námsbækurnar að þær eigi að vera nemendum að kostnaðarlausu en ég hef hins vegar farið yfir það hér í fyrsta lagi hver svona meginmarkmiðin eru með þeim breytingartillögum sem við leggjum til á framhaldsskólafrumvarpinu eða framhaldsskólalögunum til þess að tryggja ókeypis námsgögn og líka rakið það hér lauslega hvaða viðhorf voru uppi fyrir síðustu kosningar einkum og sér í lagi af hálfu samfylkingarinnar sem hafði mjög mikil og metnaðarfull áform í þessa veru og er nú komin í ríkisstjórn og hefur þar væntanlega góða aðstöðu til að láta þessa drauma rætast og mér sýnist af þeirri umfjöllun sem ég hef farið í gegnum hvað varðar afstöðu stjórnmálaflokkanna fyrir síðustu kosningar þá sé drjúgur meiri hluti hér á háttvirtu alþingi fyrir því að námsgögn í framhaldsskólum verði og kennsla í framhaldsskólum skuli veitt nemendum að kostnaðarlausu það skuli vera óheimilt að krefja nemendur eða forráðamenn þeirra um greiðslu fyrir kennslu námsgögn og annað efni þannig að ef þingmenn háttvirtur eru samkvæmir sjálfum sér í eru efni að þá ætti þetta frumvarp að sjálfsögðu að fá hér góðar viðtökur en ég sagði líka að sjálfstæðisflokkurinn væri eini flokkurinn sem beinlínis hefði haldið því fram fyrir kosningar og sagt að hann væri andvígur því að þessi breyting yrði gerð þannig að auðvitað mun reyna á það hér núna hvort það er ísköld stefna sjálfstæðisflokksins og hæstvirtur menntamálaráðherra sem mun ráða í þessu máli eða raunverulegur vilji og hugur þingmanna eins og hann birtist kjósendum fyrir síðustu alþingiskosningar maður skyldi að sjálfsögðu ætlast til þess og vona

menn láta að minnsta kosti samviskuna ráða eins og stjórnarskráin býður þeim að lokum virðulegi forseti legg ég til að málinu verði vísað til menntamálanefndar og annarrar umræðu